mig langar að byrja að þakka fyrir þessar umræður ég skynja það að við erum öll á sama stað og það er mikilvægt ég eins og allir aðrir sem hafa fylgst með gangi mála í heiminum okkar hef oft fyllst hryggð og sorg yfir þeirri grimmd sem mannskepnan getur búið yfir óskiljanleg grimmd það er alltaf þannig þegar maður veit um einhverja sem eru á staðnum að maður fyllist meiri ótta og maður fylgist auðvitað meira með en það þýðir ekki það að hjarta manns sé ekki með öllum þeim sem þurfa að búa við svona grimmd og svona ótta og svona hörmungar eins eru kannski ef til vill hve sýnilegastar í sýrlandi veruleikinn sem blasti við í parís er veruleikinn sem er daglegt brauð í sýrlandi þar eru flóttamennirnir sem koma og leita hjálpar hjá okkur flestir börn gleymum því ekki

gleymum því ekki að ekki allir ungir menn eru hryðjuverkamenn sem koma frá sýrlandi um leið og ég vil votta samúð til allra þeirra sem eiga sárt um að binda út af hryðjuverkunum í parís og hryðjuverkunum í beirút og út af ástandinu

í írak gaza gaza heimurinn okkar er fullur af grimmd hvernig svarar maður grimmd og hvernig svarar maður óttanum við vitum það öll við höfum öll talað um það í dag mig langar til út af því að mér finnst ljóð oft segja meira en ræður ég skrifaði ljóð árið tvö þúsund og fjögur sem heitir hetjur gefa eftir ræturnar gefa eftir land forfeðranna jörðina sem saga þeirra er mörkuð í það þarf hugrekki til að yfirgefa allt það sem maður þekkir það þarf hugrekki til að stíga um borð í báta

að flestir þeirra sökkva á hyldy á á þess óþekkta það þarf hugrekki til að setjast að á á á árið jörð allt sem var er ei meir aðeins fjarlæg minning hinar sönnu hetjur heimsins skilja eftir á á dýrmætustu fjársjóði sína menntun fjölskyldu menningu hinar sönnu hetjur heims okkar kjósa að frá á ja í stað þess að á á á sjálfvirkum rifflum í hendur sona sinna tvö stórar öldur skolast yfir þau salt hafsins sárin sorgin óttinn þau gefast ekki upp eru stöðugt á hreyfingu reyna að skjóta á á erum rótum í ókunna mold en vesturlöndin sjá heiminn aðeins í gegnum sjónhimnu veruleika síns hinar sönnu hetjur heimsins vaska upp diska

hinar sönnu hetjur heims okkar bíða í flóttamannabúðum eftir stóradómi í einfeldni okkar óttumst við ekkert frekar en að þau steli ríkidæmi okkar og við í vestrinu höfum fyrir löngu gleymt hvaðan ríkidæmi okkar kemur hinar sönnu hetjur eru þeir sem eru tilbúnir til þess að fórna öllu fyrir umburðarlyndi rödd vonar meðal hinna óttaslegnu við erum ekki hrædd hinar sönnu hetjur heimsins eru einstaklingarnir sem þora að gagnrýna tifandi jarðsprengjurnar sem blunda í hjörtum okkar

hinar sönnu hetjur heimsins velja frið